hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö meðflutningsmaður með mér er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson hæstvirtur forseti það fer vel á því að nú þegar mælt er fyrir þessu frumvarpi sem var lagt fram í haust sé það við upphaf tannverndarviku sem hófst í gær stendur frá þriðja til áttunda febrúar í dag var fræðslufundur á vegum lýðheilsustöðvar og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í tilefni af útgáfu margmiðlunardisks um fræðsluefni um munnhirðu þó að fræðslan hafi einkum verið ætluð starfsfólki á heilbrigðisstofnunum en einnig öðrum stofnunum sem vinna við fræðslu um heilbrigði og lífshætti er það mikið fagnaðarefni að þessi fræðsludiskur skuli nú vera að koma út og ég vona og hvet til þess að hann verði upphafið að nýju átaki tannhirðu að sama skapi og var gert hér fyrir nokkrum árum síðan þegar verulegt átak var gert í því að bæta heilbrigðisástand munnholsins sem tókst með ágætum samstilltu átaki heilbrigðisstarfsfólks tannlækna

og fjárveitinga héðan frá alþingi og síðast en ekki síst með aðkomu skólatannlækna og heilbrigðisstarfsfólks ég ætla því að vona hæstvirtur forseti að þessi margmiðlunardiskur verði núna upphaf að nýju átaki hvað varðar fræðsluna og eins að það sé núna tvö þúsund og átta upphaf nýrrar sóknar til bættrar munnheilsu og að það frumvarp sem hér liggur fyrir og ég mun mæla fyrir verði að lögum þannig að sá þáttur sem við finnum fyrir í dag að hefur hvað mest áhrif á það að tannheilsu okkar skuli vera að hraka er að kostnaður fjölskyldna foreldra er orðinn það mikill að það er orðinn stór hópur sem treystir sér ekki til þess að standa undir þeim kostnaði og það bitnar á tannheilsu barnanna hæstvirtur forseti til þess að vita hvar við stöndum er mjög mikilvægt að gera reglulega kannanir á tannheilsu íslenskra barna og unglinga og eins fullorðinna og það sé gert reglulega miklar kannanir voru gerðar á árunum nítján hundruð áttatíu og sex nítján hundruð níutíu og eins og nítján hundruð níutíu og sex og svo ekki fyrr en tvö þúsund og fimm þarna liðu níu ár á milli og það er synd að það skuli í raun og veru hafa liðið svo langur tími níu ár því þarna misstum við af þeim möguleika að fylgjast með þróun tannskemmda og grípa þá fyrr inn í eins er líka mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að sjá hvort þær aðgerðir sem farið er í skili árangri þannig að það er ekki bara að fylgjast með tannheilsu tannheilsunnar vegna heldur eins

fæði og fæðuval hefur að segja í þeirri rannsókn sem var gerð árið tvö þúsund og fimm var kölluð munnís rannsókn og skilaði niðurstöðum úr þessari könnun í janúar tvö þúsund og sjö koma fram mjög gagnlegar upplýsingar og þær sýna því miður að í norrænum samanburði lætur nærri að íslensk börn og ungmenni séu að meðaltali með tvöfalt fleiri skemmdar tennur en samanburðarhópar í svíþjóð það sama ár og staðan er verri en á hinum norðurlöndunum hjá tólf ára barni á íslandi eru að meðaltali tvær fullorðinstennur skemmdar og þarfnast viðgerðar eða hafa þegar verið fylltar meira er um skemmdir hjá telpum en strákum og það þýðir einnig að tíðni tannskemmda fer vaxandi og áhyggjuefni hversu algengt það er að ekki er gert við tannskemmdir um sautján prósent barna og ungmenna fjögur a til átján ára mæta ekki reglubundið í eftirlit hjá tannlækni og fæst börn koma til tannlæknis á vestfjörðum en flest í skagafirði þetta hæstvirtur forseti er áhyggjuefni að þróunin skuli hafa verið á þessa leið og þegar við berum saman þessa könnun sem var gerð tvö þúsund og fimm við þær sem voru gerðar á árunum áður nítján hundruð áttatíu og sex nítján hundruð níutíu og eins og nítján hundruð níutíu og sex kemur í ljós að á þeim árum voru nær öll börn í reglubundnu eftirliti hjá tannlækni þá voru skólatannlækningar og það var nokkurs konar öryggisnet fyrir þá hópa sem ekki sóttu reglubundna tannlæknaþjónustu á einkareknar stofur greiðslur almannatrygginga greiddu nær alfarið kostnað við grunnþjónustu barna og unglinga þar með talið skoðun forvarnir og nauðsynlega tannfyllingameðferð sú rannsókn sem var gerð tvö þúsund og fimm er ekki fyllilega sambærileg því að við fyrri rannsóknir voru gerðar svokallaðar sjónrænar greiningaraðferðir en nú var notuð betri greiningaraðferð ásamt röntgenmyndatökum þannig að það er rétt að undirstrika það eins og gert var við birtingu rannsóknarinnar niðurstöðu rannsóknarinnar að það er ekki hægt að bera hana nákvæmlega saman en samt sem áður er hún mjög vel samanburðarhæf því miður eins og ég sagði er niðurstaðan sú að tannskemmdir og tannáta hefur aukist

tíu ára tímabili lækkuðu tannskemmdir

staðan skuli vera svona og miðað við þau heilbrigðismarkmið sem við höfum sett okkur með heilbrigðisáætlun sem á að gilda til tvö þúsund og tíu er stefnt að því að tólf ára börn á íslandi hafi eina eða færri skemmda viðgerða eða tapað fullorðinstönn að meðaltali árið tvö þúsund og tíu það er þar af leiðandi ljóst að það er þörf á öflugri aðgerðum svo stöðva megi þá óheillaþróun sem hér hefur verið lýst annað sem við þurfum að hafa auga með og áhyggjur af er glerungseyðing sem er orðin algengari og algengari hjá piltum en stúlkum og þar þekkjum við að það eru áhrif ætla og sykurlausir gosdrykkir sem hafa mest áhrif og þar af leiðandi er þetta gosdrykkjaþamb nokkuð sem við þurfum að horfa til út frá lýðheilsusjónarmiði ekki eingöngu út frá holdafari sem við þurfum að passa upp á heldur ekki síður út frá tannheilsu í þessari könnun var einnig skoðað ekki þó með sérstakri könnun heldur út frá reikningum tryggingastofnun ríkisins

það er misjafnt eftir landshlutum börn skiluðu sér börn skiluðu sér síst til tannlæknis á vestfjörðum og hér í reykjavík ekki er hægt að segja að það sé vegna þess að það sé erfiðara að komast til tannlæknis hér eða á ísafirði en þetta er staðreyndin það er líka staðreynd að útgjöld tryggingastofnunar ríkisins hafa lækkað vegna forvarna í tannheilsu barna að teknu tilliti til meðalmannfjölda úr þrettán hundruð níutíu króna ár hvert á hvert mannsbarn árið nítján hundruð níutíu og átta í níu hundruð og sextán krónur á hvert mannsbarn árið tvö þúsund og fimm

níutíu og átta var tannlækniskostnaður heimilanna rúmar tólf þúsund krónur en fór í rúmar sautján þúsund krónur á árinu tvö þúsund og fimm fyrirgefið tólf þúsund var árið nítján hundruð níutíu og fimm og sautján þúsund á árið tvö þúsund og fimm allt á verðlagi ársins tvö þúsund og sex útgjöld heimilanna vegna tannlækninga barna unglinga fullorðinna hafa því sannarlega hækkað og það er ekki síst ástæðan fyrir því að þetta frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar er nú endurflutt og þá kaflinn fyrir almenna tannlæknaþjónustu en við leggjum til hæstvirtur forseti að fertugasta og aðra grein laganna orðist svo fyrir almenna tannlæknaþjónustu greiðir tryggingastofnun ríkisins samkvæmt samningum samanber fertugustu og fjórðu grein takist ekki samningar samkvæmt fertugustu og fjórðu grein er ráðherra heimilt að setja gjaldskrá gjaldskráin gildir bæði um tannlækningar sem starfræktar eru á vegum hins opinbera og annarra greiðslur sjúkratrygginga samkvæmt fyrstu málsgrein skulu vera sem hér segir a fyrir almennar tannlækningar barna og ungmenna tuttugu ára og yngri hundrað prósent kostnaðar b fyrir elli og örorkulífeyrisþega sem njóta tekjutryggingar hundrað prósent kostnaðar c fyrir elli og örorkulífeyrisþega sem njóta ekki tekjutryggingar sjötíu og fimm prósent kostnaðar fyrir gullfyllingar krónur brýr og tannplanta gilda sérstakar reglur sem ráðherra setur heimilt er að hækka greiðslur fyrir þessa bótaþega í allt að hundrað prósent eftir reglum sem ráðherra setur lög þessi öðlast þegar gildi eins og ég sagði hér fyrr hæstvirtur forseti hefur frumvarp í þessa veru örlítið breytt verið lagt fram á hundrað þrítugasta og fyrstu hundrað þrítugasta og öðrum og hundrað þrjátíu og þrjú löggjafarþingi en síðan þá hafa verið gerðar breytingar á núgildandi lögum um almannatryggingar og við flutningsmenn fögnum auðvitað þeim auknu réttindum sem leiddi af þeim breytingum við flutningsmenn teljum hins vegar brýnt og eðlilegt að hlutfall greiðsluþátttöku sjúkratrygginga komi fram í lögum en ekki í reglugerð eins og fyrirkomulagið er nú við teljum að þetta sé það stór þáttur og mikil réttarbót að rétt eins og teljum að ákvæði um hvar sé greitt fyrir heilbrigðisþjónustu þá eigi einnig að vera alveg ljóst og það ákveðið hér af hæstvirt alþingi fyrir hvaða tannlækningar og forvarnir eigi að greiða

þeirrar rannsóknar sem var gerð hér árið tvö þúsund og fimm sé ljóst að það er mjög mikilvægt að fara í róttækar aðgerðir og stuðla að því að það sé ekki efnahagur sem ráði því hvort fólk

tannlækna eins og hún hefur þróast eftir að samningar við tryggingastofnun ríkisins féll úr gildi og hvorki hafa náðst nýir samningar við tannlækna né verðskráin verið uppfærð samkvæmt verðlagi frá árinu tvö þúsund og fjögur er alveg ljóst

samkvæmt þeirra gjaldskrám sem eru fjrálsar eru það umtalsvert hærri en gjaldskrá sem heilbrigðisráðherra hefur sett að það stendur í fólki

þetta hleypur orðið á tugum þúsunda og þetta er ófremdarástand þó svo hæstvirtur forseti að við segjum hér í fyrstu grein að takist ekki samningar sé ráðherra heimilt að setja gjaldskrá því að á meðan ekki eru skólatannlæknar eins og var áður að það verði að semja við sjálfstætt starfandi tannlækna getur sú staða alltaf komið upp eins og var raunin árið tvö þúsund og fjögur að endurnýjun samningsins náðist ekki og þá verður jú að hafa gjaldskrá en sé hún sett af ráðherra verður ráðherra sannarlega að gæta sanngirni í því og í það minnsta að uppfæra gjaldskrána þannig að hún fylgi verðlagi svo að það myndist ekki svo mikið gap á milli hinnar opinberu gjaldskrá og gjaldskrár tannlækna í munnholi á ekki eingöngu við um börn og unglinga þó að það skipti í raun og veru mestu máli að tannheilbrigði barna og unglinga sé sem best hvað varðar þeirra líf og heilsu þá skiptir líka miklu máli að fullorðnir og aldraðir búi við gott tannheilbrigði því er mikilvægt að þeir sem eldri eru elli og örorkulífeyrisþegar eigi góðan aðgang að tannlæknaþjónustu og þurfi ekki að hafa áhyggjur af greiðslum því leggjum við til að þeir sem njóta tekjutryggingar fái hundrað prósent kostnaðar greiddan en þeir sem njóta ekki tekjutryggingar fái sjötíu og fimm prósent af kostnaði greiddan og þeir sem eru inni á dvalar og hjúkrunarheimilum fái alla þjónustu endurgjaldslaust ég vil aðeins bæta því hér inn það er ekki nefnt hér í þessu frumvarpi eða greinargerðinni að hvað varðar þjónustu við aldraða og þá sérstaklega þá sem eru inni á hjúkrunar og dvalarheimilum að þar má bæta mjög þjónustuna og sérstaklega með þjónustu tannfræðinga sem ætti að vera föst þjónusta inni á dvalar og hjúkrunarheimilum að tannfræðingar kæmu þar að rétt eins og aðrar heilbrigðisstéttir sem eru þar ekki í fastri vinnu en bæta mjög þjónustu og líðan þeirra sem þar eru inni tannheilbrigði aldraðra þarf sannarlega að bæta og sérstaklega nú með tilliti til þess að þjóðin er að eldast og þeir sem núna eru að komast upp úr miðjum aldri og fara á sitt síðasta æviskeið eru einstaklingar sem hafa búið við bæði það góð kjör og hollustu í mataræði og tannlæknaþjónustu að það eru langflestir með eigin tennur og að því á að stuðla og stuðla að því að fólk haldi eigin tönnum og fái þá þann stuðning við bit sem hægt er að veita með tannpörtum eða gómum án þess að farið sé út í þá miklu aðgerð að setja falskar tennur sem hér á árunum áður þótti bara alveg sjálfsagt það var hluti af öldruninni að fá sér falskar það er það sem betur fer ekki lengur og á að vera frekar undantekning en regla til þess þurfa náttúrlega fullorðnir að fá góðan fjárhagslegan stuðning þetta á ekki að vera þeim óyfirstíganlegt og í raun og veru ekki að þurfa að vera val á milli þess að fá sér stíftennur eða parta eða þá að velja það að fá falskar eingöngu út frá kostnaði en ekki út frá

en það er mjög mikilvægt að draga úr jaðaráhrifum á elli og örorkulífeyrisþega því að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að draga úr kostnaði elli og örorkulífeyrisþega við tannlækningar en þess eru mörg dæmi að efnalítið fullorðið fólk og öryrkjar hafi ekki getað leitað sér lækninga af fjárhagsástæðum með þeim breytingum sem hér eru lagðar til yrði dregið verulega úr jaðaráhrifum innan almannatryggingakerfisins á elli og örorkulífeyrisþega eins og hér stendur í greinargerð þetta er ef það verður farið að frumvarpinu og það fæst afgreitt hér á vorþingi þá mun þetta sannarlega ver a töluverður kostnaður fyrir almannatryggingakerfið að koma þessu á en það tel ég að séu tímabundin útgjöld að hluta til sjálfsögð útgjöld sú þrjátíu prósent hækkun sem í dag ætti að vera á hinni opinberu gjaldskrá er tekin hér inn í áætlaðan kostnað þrjátíu prósent hækkun sem ekki hefur orðið og hefur farið alfarið yfir á þá einstaklinga sem hafa farið og notið tannlæknaþjónustu sem sé yfir á fjölskyldurnar börn og fullorðna börn og aldraða eins er hér tekið tillit til þess að börn á aldrinum frá fæðingu til sautján ára eins og er í dag muni áætlaður kostnaður hækka

hundruð milljóna króna að viðbættum þeim aldurshópi sem við teljum að eigi að njóta ókeypis tannviðgerða um hundrað sextíu og tvær milljónir króna og forréttingar það er tannréttingar með lausum gómum um fimmtíu milljónir með þessum breytingum sem við leggjum til að það séu teknir fleiri hópar inn sem fái stuðning og plús þessa þrjátíu prósent hækkun sem ég segi að hefði átt að vera er milljónir með þessari þrjátíu prósent hækkun umfram þær aldurshækkanir og ívilnun sem við leggjum til forsendur þessara hækkana ég ætla að telja þær upp hæstvirtur forseti forsendur þessara hækkana á útgjöldum almannatrygginga séu vegna breytinga fyrsta breytingin verði til þess að tíu prósent fleiri börn leiti til tannlækna en nú er annað í hverjum árgangi átján til tuttugu ára séu fjögur þúsund einstaklingar og að níutíu prósent þeirra leiti til tannlæknis þriðja kostnaður við hvern einstakling átján til tuttugu ára verði fimmtán þúsund krónur ári fjórða forréttingar kosti fimmtíu ár ári fimmta breytingin leiði til þess að fleiri lífeyrisþegar leiti til tannlækna og hver þiggi meiri meðferð samtals aukning um tuttugu og fimm prósent sjötta sömu áhrif verði á aðra hópa hér að ofan fært undir annað svo sem börn með umönnunarbætur og fólk á sambýlum sem nú fá hundrað prósent sjöunda hækka þarf gjaldskrá ráðherra frá tvö þúsund og fjögur um að minnsta kosti þrjátíu prósent þegar allt þetta er talið með og sá fjöldi sem við reiknum með að skili sér betur til tannlæknis yrðu útgjöldin þetta en til lengri tíma litið dregur úr kostnaði þetta er spurning um að fjárfesta til framtíðar og að fjárfesta í betri tannheilsu og að fara að líta til þeirrar þróunar sem er á hinum norðurlöndunum og hvað við höfum dregist aftur úr við þurfum að skoða og vera raunsæ hvað það er sem hefur áhrif og þar er kostnaðarþátttaka barna og fullorðinna sannarlega stór áhrifavaldur og eins þurfum við að líta til mataræðis síðast en ekki síst þurfum við að líta í eigin barm og skoða hvort við tökum alvarlega þau heilbrigðismarkmið sem við höfum sett okkur og við erum að fjarlægjast þau meira ár frá ári eftir því sem þessi síðasta rannsókn sýnir ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja til þess að þessi margmiðlunardiskur sem verið er að gefa út verði notaður í miklu og góðu átaki að það verði settar fjárveitingar til þess að fylgja honum eftir til þess að markmiðin náist og að það verði litið á tannlækningar tannlæknaþjónustuna munnholið tannlæknaþjónustuna sem hluta af heilbrigðisþjónustunni munnholið sem hluta af líkamanum og að tannlækningar eigi ekki að vera á nokkurn hátt skilgreindar með öðrum hætti en önnur heilbrigðisþjónusta að svo komnu máli legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og að heilbrigðisnefnd fari í þá vinnu að leita umsagna

það lagaumhverfi sem tryggi að við með okkar hætti getum stuðlað að betri